Gospodine predsjedniče, dječji brakovi nespojivi su s onim što Europa danas jest jedna napredna civilizacija koja se oslanja na vladavinu prava. Naš pravni sustav ovakav oblik nasilja nad najranjivijim članovima društva stavlja izvan okvira dozvoljenog i to bi svi žitelji država članica Unije, neovisno o vlastitom kulturnom ili vjerskom nasljeđu, trebali poštovati. Problem nastaje kad se pripadnike raznih manjina automatski svrstava u ranjive skupine pa im se neke stvari, koje nikome drugome nisu dozvoljene, ipak dozvoljavaju. Jedna od tih stvari su i dječji brakovi koji su u Europi dominantno praksa manjinskih zajednica. Ovo je još jedno pitanje koje pokazuje kolika je potreba za boljom integracijskom politikom i dosljednim provođenjem zakona u Europi. Zakon mora biti isti za sve jer ćemo se u protivnom vratiti u neka ružna vremena kojih se europski narodi ne sjećaju s osobitom nostalgijom.